virðulegi forseti góðir landsmenn það hefur runnið upp fyrir landsmönnum undanfarna daga og vikur að það er ekki einungis efnahagskreppa á íslandi hér ríkir einnig stjórnarkreppa þótt ríkisstjórn sé við völd í landinu að forminu til er sundrungin samstöðuleysið og óeiningin á stjórnarheimilinu slík að ríkisstjórnin er ekki starfhæf og þótt forsætisráðherra íslands neiti að horfast í augu við þessi innanmein ríkisstjórnarinnar fara þau ekki fram hjá fólkinu í landinu hér talaði forsætisráðherra eins og hann hefði aldrei haft með landsmálin að gera fyrr en nú rétt nýlega staðreyndin er að samfylkingin hefur nú setið í þremur ríkisstjórnum frá árinu tvö þúsund og sjö og um þessar mundir er ár liðið frá því að bankarnir féllu en staða heimilanna og fyrirtækjanna hefur bara versnað frú forseti góðir landsmenn ég stend ekki hér upp til að halda því fram að til séu auðveldar leiðir út úr þeirri stöðu sem uppi er allir vita að það þarf að taka erfiðar ákvarðanir til að loka fjárlagagatinu og stöðva skuldasöfnun ríkissjóðs allir skilja að lífskjörin munu versna tímabundið og allir sjá að engar töfralausnir munu koma okkur til bjargar en landsmenn vita líka sjá og skilja að á umbrotatímum eins og þeim sem íslenska þjóðin gengur nú í gegnum skiptir sköpum að við stjórn í landinu sé traust ríkisstjórn með skýra trúverðuga stefnu um það hvernig leiða skuli þjóðina út úr þeim vanda sem við henni blasir í þess stað höfum við ríkisstjórn hverrar líf hangir á bláþræði það sýna atburðir síðustu daga og vikna um helgina var upplýst að katrín júlíusdóttur hæstvirtur iðnaðarráðherra sem fer með orkumál í ríkisstjórninni hefði komið af fjöllum þegar kynntur var nýr sextán milljarða orku og auðlindaskattur ríkisstjórnin ætlar að ráðast í stórkostlega skattlagningu á orkufyrirtækin í landinu og orkumálaráðherrann hefur ekki hugmynd um þau áform og hver eru þessi áform þegar betur er að gáð álfyrirtækin í landinu borga hverjum starfsmanni um það bil fimm milljónir að meðaltali í árslaun ríkisstjórnin ætlar að skattleggja þessi sömu fyrirtæki sem nemur um um tíu milljónum á hvern starfsmann hverjum dettur svona lagað í hug ríkisstjórnin hefur nú þegar stórskaðað okkar íslensku hagsmuni með því að leggja fram þetta frumvarp og með því að greiða ekki fyrir áformum um orkufrekan iðnað eins og gert var ráð fyrir reyndar í stöðugleikasáttmálanum erlendir fjárfestar hafa engan áhuga á því glundroðaumhverfi sem þessi ríkisstjórn býður upp á háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson sagði af sér ráðherraembætti og yfirgaf ríkisstjórnina eftir að hafa verið stillt upp við vegg eins og hann orðaði það sjálfur þar fór fyrir borð sá ráðherrann sem var í bestum tengslum við þjóðina í icesave málinu síðan kom í ljós að háttvirtur þingmaður guðfríður lilja grétarsdóttir sjálfur þingflokksformaður vinstri grænna neitaði að taka sæti í ríkisstjórninni í stað ögmundar af sömu ástæðu óánægju með ríkisstjórnina hún sagði að allir ráðherrar í ríkisstjórninni að ögmundi frátöldum hefðu samþykkt icesave samninginn óséðan þetta er grímulaus árás á forsætis og fjármálaráðherra þjóðarinnar samkvæmt fréttum í kvöld er ljóst að hvorki háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson né háttvirtur þingmaður guðfríður lilja grétarsdóttir treystu sér til að verja stefnu ríkisstjórnarinnar í þeim umræðum sem hér fara nú fram góðir íslendingar þetta er ástandið í ríkisstjórn vinstri grænna og samfylkingarinnar við þær aðstæður sem nú eru uppi á íslandi getur stjórnarandstaðan á alþingi ekki leyft sér þann munað

það er borgaraleg skylda allra í samfélaginu innan þings sem utan að leggja sitt af mörkum til þess að leiða þjóðina út úr þessu kreppuástandi við höfum stutt þau mál sem við teljum til framfara en varið hagsmuni fólksins og fyrirtækjanna í landinu þegar ríkisstjórnin hefur brugðist það var sjálfstæðisflokkurinn sem kom í veg fyrir stórslys fyrir íslensku þjóðina þegar alþingi samþykkti stranga fyrirvara við icesave samkomulagið þvert gegn vilja ríkisstjórnarinnar án aðkomu sjálfstæðisflokksins og annarra stjórnarandstöðuflokka hefði alþingi afgreitt ríkisábyrgðina án fyrirvara

tillögur í efnahagsmálum hér á alþingi en í þeim birtist framtíðarsýn fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu ekki síst litlu fyrirtækin og þau meðalstóru sem gjarnan verða útundan í umræðunni um atvinnulífið á ákveðnum sviðum töldum við þörf á þverpólitísku samstarfi eins og til dæmis vegna skuldavanda heimilanna en ríkisstjórnin hlustaði ekki á þessar tillögur hún greip ekki til þverpólitísks samráðs um eitt einasta mál sem á hennar borði var en betur hefði farið á því því að með þessum tillögum sjálfstæðisflokksins ef farið hefði verið að þeim væru efnahagsmál þjóðarinnar ekki í því mikla óefni sem þau eru nú þrátt fyrir þetta mun sjálfstæðisflokkurinn ekki leggja árar í bát við munum halda áfram og á næstu dögum mun sjálfstæðisflokkurinn leggja fram vandaða efnahagsáætlun að nýju þar sem fram koma markvissar tillögur sem munu leiða ísland út úr kreppunni nái þær fram að ganga þessum tillögum teflir sjálfstæðisflokkurinn fram

þær umfangsmiklu skattahækkanir sem ríkisstjórnin boðar í fjárlagafrumvarpi sínu eru ekkert annað en gróf aðför að heimilunum og fyrirtækjunum í landinu fjármálaráðherra hefur neitað að útskýra hversu mikið skattar eigi að hækka en þegar forsendur fjárlagafrumvarpsins eru skoðaðar má sjá að ríkisstjórnin ætlar sér að ráðast í mestu skattahækkanir íslandssögunnar og gegn þeim mun sjálfstæðisflokkurinn berjast tillögur okkar sjálfstæðismanna munu koma sér vel fyrir fólkið og fyrirtækin í landinu okkar leið mun bæta afkomu ríkissjóðs um allt að áttatíu milljarða strax á næsta ári góðir landsmenn þetta þarf ekki að vera flókið við vinnum okkur aldrei út úr kreppunni öðruvísi en að framleiða verðmæti og skapa með því störf sjálfstæðisflokkurinn hefur í áttatíu ár sagt að stærsta hagsmunamálið fyrir heimilin í landinu væri verðmætasköpun og næg atvinna og ég held að sjaldan hafi verið jafn miklvægt og nú að hafa þessar augljósu staðreyndir í huga í stuttu máli fela efnahagstillögur sjálfstæðisflokksins eftirfarandi í sér við viljum ryðja úr vegi hindrunum fyrir nýfjárfestingar í orkufrekum iðnaði og skapa með því þúsundir nýrra starfa jafnvel strax á næsta ári sjálfstæðisflokkurinn hafnar því að skattleggja þjóðina út úr kreppunni skattlagningarleiðin mun einungis dýpka kreppuna og gera ástandið óbærilegt við höfum því bent á aðrar leiðir til að auka tekjur ríkisins

en auk þess leggur sjálfstæðisflokkurinn til að við skoðum til hlítar kosti þess og galla að breyta skattlagningu lífeyrisgreiðslna hér kemur fleira en eitt til greina sem ræða þarf við aðila vinnumarkaðarins og þar á meðal kemur til greina að skoða tímabundna skattlagningu á inngreiðslum við höfum lagt til sparnað í ríkisrekstrinum þannig að velferðarmálum verði hlíft eins og hægt er flatur niðurskurður eins og hann er kynntur af ríkisstjórninni og við sjáum hvaða afleiðingar hefur til að mynda á landspítalanum þessa dagana er stórhættulegur við viljum hámarkshagræðingu til að viðhalda þjónustustiginu það þarf að leita allra leiða til að hagræða áður en menn fara að skera niður með þeim hætti sem boðað er í fjárlagafrumvarpinu við sögðum strax í sumar í efnahagstillögunum sem þá voru lagðar fram að það þyrfti að koma til almenn lækkun greiðslubyrði húsnæðislána og ríkisstjórnin er fyrst nú að átta sig á þessu allt of seint og virðist ætla að gera of lítið við sjálfstæðismenn teljum raunhæft að afnema gjaldeyrishöftin strax og lækka stýrivexti myndarlega og jöklabréfavandann er vel hægt að leysa tillögur komu fram í seðlabankanum strax á síðasta ári alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafnaði þeim tillögum og lagt var upp með haftastefnu sem virðist ekki ganga upp þess vegna vill sjálfstæðisflokkurinn endurskoða þá áætlun sem stjórnvöld gerðu með alþjóðagjaldeyrissjóðnum hún hefur engu skilað um hvað snerist þessi áætlun er það ekki rétt munað hjá mér að aðkoma okkar að þessu prógrammi hafi snúist um það að við ættum að fá lán hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum en við fáum engin lán sjóðurinn hafnar að veita lán og hann vísar að því er virðist á bak við tjöldin

sagði núv hæstvirtur fjármálaráðherra í október í fyrra með leyfi forseta ég hef heyrt þann orðróm að þarna séu tengsl á milli ef það er svo að þetta sé fyrirframframskilyrði af hálfu alþjóðagjaldeyrissjóðsins til þess að koma hér að málum að við gerum upp öll þessi ósköp í bretlandi og hollandi án þess að það liggi endanlega fyrir að okkur sé lagalega og þjóðréttarlega skylt að gera það er það auðvitað ekkert annað en fjárkúgun þá eru allar okkar verstu martraðir að rætast hvað varðar aðkomu alþjóðagjaldeyrissjóðsins þetta sagði núv hæstvirtur fjármálaráðherra fyrri ári síðan ég spyr er steingrímur j sigfússon ekki staddur í miðri martröðinni án þess að átta sig á því eða hefur hann kannski skipt um skoðun góðir landsmenn þegar ný ríkisstjórn vinstri grænna og samfylkingar tók við í febrúar á þessu ári var sagt að nú tæki við traust og ábyrg verkstjórn í stjórnarráðinu nú sjá allir að verkstjórn hæstvirtur forsætisráðherra jóhönnu sigurðardóttur er í molum þegar svo er komið blasir við að ríkisstjórnin er ekki starfhæf

ráðherrarnir vorkenna sjálfum sér og verkefnin eru þeim ofviða þess vegna segi ég það er stjórnarkreppa í landinu ríkisstjórnin hefur glatað trausti fólksins í landinu hún er að valda stórkostlegu tjóni fyrir þjóðarbúið þessi ríkisstjórn er ekki starfi sínu vaxin